Et je dois lui dire que le seul système qui assure que chaque contribuable paie effectivement ses impôts ce que nous voulons tous le meilleur système, c'est le système de la retenue à la source parce que le système d'échange d'informations est un échec. Il n'a pas fonctionné, et on ne sait pas qui a payé quoi parce que les administrations ne savent pas gérer le système.